Domnule președinte, uniunea energetică trebuie să aibă ca element central o piață internă a energiei eficientă și funcțională, care să asigure creștere economică și locuri de muncă, prețuri accesibile și competitive pentru consumatorii individuali și pentru consumatorii industriali, precum și protejarea consumatorilor vulnerabili. Consider că au fost făcuți pași importanți de către Consiliu pentru integrarea eficienței energetice între cele cinci dimensiuni, însă ceea ce lipsește, cu adevărat, în abordarea Consiliului este problema sărăciei energetice. Comisia dorește eliminarea prețurilor reglementate, dar această măsură, în absența unor acțiuni imediate și concrete de sprijinire a celor afectați de sărăcia energetică, este vorba de 50 de milioane de persoane, ar putea genera o situație dezastruoasă. Având în vedere că vorbim de crearea unei piețe comune a energiei, aș dori să întreb dacă nu se are în vedere și crearea unui dispecerat pentru energie, indispensabil, din punctul meu de vedere, pentru reala funcționare a unei piețe unice energetice în Uniunea Europeană.